2.1 oznámenia sa hovorí o výzvach a príležitostiach, ktorými môže spoločný koordinovaný postup zúčastnených krajín prispieť k rozvoju tohto regiónu. Jednou z nich je aj využitie vodného toku Dunaja na efektívnu a ekologickú prepravu tovaru. Vieme, že súčasná prepravná kapacita rieky je hlboko pod jej možnosťami. V súvislosti s dobudovaním širokorozchodnej železnice, ktorá bude prepravovať tovar z Vladivostoku cez celú Áziu, Kaspickú oblasť, Rusko, Ukrajinu až do prístavu vo Viedni pri Bratislave, však význam dunajskej riečnej cesty iste prudko porastie. Preto je potrebné podľa môjho názoru v záujme oživenia, zintenzívnenia ekonomického rastu regiónu opätovne preskúmať pripravené projekty ekologických vodných diel, ktoré umožnia nielen znížiť riziká a dôsledky povodní, ale môžu zlepšiť aj splavnosť rieky a umožnia tiež vyrobiť lacnú, čistú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov.